Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, l'indignation et l'émotion s'expriment depuis plus de deux ans dans cette Assemblée face à la tragédie syrienne. Elles ont légitimement gagné en intensité avec le massacre du 21 août. Mais l'indignation et l'émotion ne constituent pas une politique. Depuis le 21 août, les postures martiales et trop souvent unilatérales ont semblé être la seule réponse au drame syrien.

L'option militaire peut être légitime, justifiée et efficace, mais elle doit toujours s'inscrire dans une stratégie diplomatique proposant in fine des solutions politiques à la guerre civile syrienne. Les frappes punitives promises par certains pays ne constituent pas une stratégie. C'est, au mieux, un pari, très risqué, dans une région sensible pour des gains dissuasifs et politiques très hypothétiques. La voie diplomatique reste l'instrument à privilégier, tant pour sanctionner et dissuader un régime responsable d'une violation des conventions internationales que, surtout, pour trouver une issue au conflit. Or, une issue diplomatique nécessite, au delà de l'émotion, de parler à tous les acteurs, notamment au niveau régional. Il faut, face à la complexité dramatique de la guerre civile en Syrie, choisir une approche réaliste, une démarche inclusive et des efforts intensifs.